forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur fara fram að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma að atkvæðagreiðslum loknum mun hæstvirtur forsætisráðherra flytja skýrslu um úrskurð kærunefndar jafnréttismála númer þrjú tvö þúsund og tíu samkomulag er um lengd umræðunnar og stendur hún í rúma klukkustund hlé verður gert á þingfundi klukkan þrettán og stendur það í eina klukkustund en að því loknu klukkan fjórtán fer fram utandagskrárumræða um hagvöxt og kjarasamninga málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara samkomulag er um lengd umræðunnar og stendur hún í rúma klukkustund forseti gerir ráð fyrir því að mál númer fjögur á dagskrá hefjist að lokinni umræðu utan dagskrár upp úr klukkan fimmtán þannig að fimmta sjötta og sjöunda dagskrármálin gætu komið til umræðu